I to wszystko po to, żebyście Wy mieli więcej pieniędzy na zmarnowanie w kolejnych, najczęściej bezsensownych niestety, projektach. Zresztą część tych pieniędzy wydamy od razu właśnie na ten sprzęt do kontroli celnej, o którym tutaj dyskutujemy. Jedna skuteczna kontrola celna, która wykryje jakieś nieprawidłowości o tym nie możemy zapominać oznacza wiele jałowych kontroli, podczas których niczego się nie wykrywa, tylko obywatele tracą czas w bezsensownych kolejkach, tylko dlatego że rząd w bagażnikach samochodów poszukuje dodatkowych paczek papierosów, które może opodatkować.